Myslím si, že v této nejisté situaci potřebuje Evropská unie silného, stabilního partnera. Jsem také ráda, že tato obchodní dohoda není jen o obchodních vztazích, ale také o spolupráci v zahraniční a obranné politice, ve výzkumu, ve vzdělávání. Dohoda CETA jde nad rámec pouhého závazku k odstranění obchodních cel. Obsahuje také závazky k ochraně vysokých standardů v oblasti životního prostředí nebo pracovních podmínek, ochrany spotřebitelů a zeměpisných označení, jak už tady o tom hovořili kolegové. Dovozní kvóty a výhradu veřejného pořádku považuji za naprosto dostatečná ochranná opatření a záruky pro zajištění hospodářské soutěže. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že Evropský parlament udělal tento důležitý krok.